Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să vorbesc astăzi despre responsabilități. Prima este responsabilitatea celor care comandă, dirijează sau finanțează acțiuni de subminare a proceselor democratice în statele noastre membre. Să o spunem foarte clar, e vorba de o formă de agresiune asimetrică de care este responsabilă Rusia și răspunsul nostru politic trebuie să rămână cât se poate de ferm. În al doilea rând vorbim de o responsabilitate a celor care gestionează tehnologiile folosite pentru asemenea acțiuni subversive. Codul de conduită semnat cu marile platforme online e un pas bun.

Noi trebuie să ne păstrăm spațiul politic de analiză și apreciere și să cerem acestor platforme un grad cât mai ridicat de transparență și responsabilitate. A treia este răspunderea noastră, a instituțiilor europene. Dacă luăm în serios aceste amenințări la adresa democrației, trebuie să alocăm resursele necesare pentru a le combate. E o responsabilitate pe care vă propun să o discutăm serios în cadrul dezbaterilor bugetare viitoare.